Ce n'est pas du tout impossible, il y a même une ouverture du côté du régime iranien merci de me laisser poursuivre. Par ailleurs, je pense qu'il est important, indispensable d'ouvrir no translation on va recommencer, je pense que mes collègues sont malheureux de n'avoir pas pu entendre dans leur langue ce que j'avais à leur dire. Dites moi ce que je fais Monsieur le Président.